Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoči. Lepo pozdravljeni predstavniki vlade, kolegice, kolegi! Bom skušala biti zelo kratka in zelo nazorna. V obrazložitvi predlagatelja smo slišali naslednje stvari: predsednik vlade je kršil ustavo, opustil je dolžno ravnanje, zgodila se je nepopravljiva škoda, kršil je človekove pravice, pozval je poslance, naj ne spoštujejo zakona zaradi ideologije, in še več takšnih cvetk je bilo pa jih ne bom ponavljala. A naj na tem mestu še enkrat poudarim, da so bile v samostojni Sloveniji vložene štiri ustavne obtožbe, vse je vložila SDS. Ustavno sodišče pa je zapisalo v zvezi s tem, da ni potrebno financirati izvajanja nadstandardnih, ali razširjenih programov, s katerim zasebne šole zasledujejo svoje partikularne interese. Ne razumem, kaj je potem problem. Kar se mene tiče, ga ni. Polno financiranje celotnega programa, kjer se izvajajo tudi verske in druge vsebine, pač ni sprejemljivo. Tudi to, kar počno v waldorfski šoli, vsaj kar se mene tiče, nekatere stvari niso sprejemljive. "Simpel kot pikica". Če starši želijo svoje otroke vpisati v privatne šole, imajo seveda za to vso pravico, vendar se ob tem morajo zavedati, da bodo pač en del sami sofinancirali. Tako preprosto je to. In tisti, ki si to lahko privoščijo, si to pač privoščijo. Marsikdo si pač ne more. Sama sem se kot mama dveh vseeno odločila, da, jih vpišem v javno šolstvo, ne v zasebno. Tudi pred tem sta moja dva oba sinova obiskovala javne vrtce. Zakaj? Zato ker menim, da je javno šolstvo relativno dobro. Poudarjam, relativno dobro. Ima sicer svoje pomanjkljivosti. Marsikaj bo verjetno treba spremeniti. O tem, v tem trenutku, kolikor vem, tudi, poteka javna razprava in nekatere stvari bo potrebno spremeniti. Definitivno pa je relativno dobro. V osnovi omogoča vsem otrokom, da imajo enake možnosti. Tudi tistim, iz socialno manj spodbudnih okolij. V ta namen imamo v javnem šolstvu tudi tako imenovane šolske sklade, kjer s starši zbiramo sredstva, ki jih namenimo reševanju socialnih stisk družin učencev in tudi za zvišanje kakovosti izobraževanja in življenja. In kot veste, marsikateri otrik otrok zato lahko tudi gre tudi v šolo v naravi ali še pa kam drugam. In tudi sama vsako leto doniram v šolski sklad, prav s tem namenom, da omogočamo enake možnosti za vse. In to je bistvo javnega šolstva - enake možnosti za vse. Nedavno sem v svoji poslanski pisarni, imela obisk enega izmed ravnateljev zasebne osnovne šole, ki želi, da bi mu občina kupila stavbo. Torej, šolo, stavbo, kjer izvajajo pouk po njihovi agendi, kakršnakoli pač ta je, ker sami nimajo denarja za ta nakup, čeprav v zakonu jasno piše, da zasebne šole morajo same poskrbeti za svojo infrastrukturo, tudi za svojo za svoje obnove in za ivede dela in še vse ostalo. Jaz sem seveda gospoda ravnatelja, poslušala, se v nekem delu z njim lahko strinjala, čeprav dvomim, da mu bo uspela ideja, da bi mu občina kupila stavbo. Ob vsem tem se pravzaprav lahko vprašamo, če zasebne šole nimajo niti za osnovne pogoje za delovanje, kako pravzaprav delujejo. Pa ne bi želela soditi o kvaliteti. Definitivno pač, ustanoviš zasebno šolo, je "fajn", da imaš vsaj v osnovi za stavbo, v kateri boš izvajal neki svoj program. Danes smo tudi slišali, da zasebno pomeni kvaliteta. Jaz moram povedati, da se s tem niti "pod razno" ne strinjam, ker to ne drži. Kvalitetno je lahko zasebno, kvalitetno je lahko tudi javno. Kar nekaj mojih prijateljev, ki so imeli otroke v zasebnih šolah, so jih prepisali v javne šole - pa ne bom konkretno, o katerih zasebnih šolah govorim. Pa veste, zakaj? Zato, ker v zasebni šoli niso uspeli predelati, v navednicah "snovi", ki je predpisana za neki razred, in ker se ti starši, ti moji prijatelji, bojijo, kako bodo njihovi otroci potem funkcionirali v v, javnih gimnazijah, zato so jih prepisali v javne osnovne šole in to je bil edini razlog. Zato zasebno ne pomeni nujno kvaliteta. Sama ne morem podpirati krepitve zasebnega šolstva na račun javnega, nimam pa nobene težave, če se iz javnih sredstev financira obvezni program, ki je enotno določen in je enak za vse izvajalce in se ga tudi enako kvalitetno izvaja. Zato naj še enkrat poudarim, za zaključek, iz vsega tega povedanega ustavne obžtožbe seveda ne bom podprla. Hvala lepa.